Gospodine predsjedniče, na početku želim čestitati izvjestiteljima na ovom izvješću, koje su uspjeli sastaviti baš pred sastanak Istočnog partnerstva. Slažem se, nije lako dobiti bitku između komunizma i demokracije, ali Istočno partnerstvo je uspješna priča i drago mi je da svih šest zemalja pokazuje europske aspiracije i potrebno je, naravno, da građani tih zemalja to također primijete. Dobar je stav našeg Odbora i princip kojeg smo primijenili more for more and less for less, čime smo dali šansu da svaka od ovih zemalja pojedinačno iskazuje svoje želje i pojedinačno pristupa europskim integracijama. U svakom slučaju, geopolitička situacija ovih zemalja vrlo je delikatna, demokratski standardi vrlo su krhki i odavde, danas, poruka s moje strane Rusiji je da im omogući da se razvijaju u miru, da njeguju demokratske standarde, da manje ruske propagande bude tamo i da se ovih šest zemalja, posebice mislim prije svega na ove četiri zemlje Ukrajinu, Moldaviju, Gruziju, ali i Armeniju, naravno i Azerbajdžan djelomično, koji pokazuju aspiracije, ali i poziv Bjelorusiji da se uključi u demokratske procese. U svakom slučaju, dobro je došla ova Rezolucija prije sastanka Istočnog partnerstva slijedeći tjedan u Bruxellesu.